virðulegi forseti við leggjum hér fram þingmenn sjálfstæðisflokksins tillögu til þingsályktunar um sérstakt framkvæmdaátak í vegamálum á árunum tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán þetta er hluti af okkar efnahagstillögum sem voru

og öllum er kunnugt er mjög mikilvægt að fara af stað með atvinnusköpun í okkar samfélagi og við teljum að það sé mjög nauðsynlegt að það sé bætt í af hálfu ríkisins á þessum vettvangi við höfum ekki sett minna fjármagn til samgöngumála í mörg mörg ár en við gerum í dag og við teljum að það sé óþarfi að skera svo mikið niður sem raun ber vitni við teljum eðlilegt að samhliða þessu átaki muni hefjast framkvæmdir við jarðgangagerð eins og rætt hefur verið um og þegar við reiknum út heildarkostnaðinn af þessu verkefni tökum við tillit til þess að það verði farið í jarðgangaverkefni samhliða þessu það eru fjölmörg verk tilbúin til útboðs þannig að það er hægt að fara á mjög stuttum tíma af stað í þessi verkefni sum var þegar búið að bjóða út árið tvö þúsund og átta en framkvæmdum var frestað og öðrum verkefnum sem tilbúin voru til útboðs var slegið á frest verktakaiðnaðurinn varð fyrir verulegum skakkaföllum við hrun bankanna eins og öllum er ljóst og það er því ljóst að þessar vegaframkvæmdir mundu styðja mjög við bakið á þeirri iðngrein samdráttur í framkvæmdum hefur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir verktakafyrirtæki í jarðvinnu og leitt af sér gjaldþrot fjölda fyrirtækja og fjöldauppsagnir starfsfólks á þessum vettvangi auk þess hefur vegagerðin verulegar áhyggjur af því að þekking og reynsla í greininni muni líða mjög fyrir þann mikla samdrátt sem hefur orðið hið opinbera gegnir mikilvægu hlutverki í atvinnustarfsemi eins og ég kom inn á áðan þó að það sé ekki ríkisins endilega að búa til störf eru innviðir samfélagsins eins og samgöngumannvirki á ábyrgð þess eins og staðan er í þjóðfélaginu núna er kjörið tækifæri til að ráðast þess vegna í þessa uppbyggingu það er til staðar mikil þekking og reynsla tækjabúnaður er heilmikill til í landinu þó að vissulega eins og vegagerðin hefur komið inn á sé hætta á því að þetta hafi að hluta til flust úr landi fjárfesting ýtir þjóðfélaginu af stað og bættir innviðir leiða til aukinnar framleiðni hjá fyrirtækjum og þar með aukins hagvaxtar við leggjum það til að á árinu tvö þúsund og tólf verði farið í framkvæmdir fyrir tuttugu og sex komma fjóra milljarða og tuttugu og níu komma fimm milljarða á næsta ári það þarf sérstaklega að nýta átakið til vegaframkvæmda sem auðvelda aðgengi að vinsælum ferðamannastöðum við erum að sjá mikla aukningu í ferðamannaiðnaði og sú aukning virðist ætla að halda áfram á þessu ári og það er samdóma álit þeirra sem gerst til þekkja að það sé mjög mikilvægt að

auk þess sem nauðsynlegt er að opna fyrir aðgengi að ferðamannastöðum sem er erfiðara að komast til mörg þessara verkefna eru mjög brýn bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni það er mjög eðlilegt að við val þeirra og forgangsröðun á framkvæmdatímanum verði litið til eðlilegrar dreifingar á milli

flest sem eru komin lengst í undirbúningi og það er þess vegna ekki óeðlilegt að vegáætlun sé notuð til hliðsjónar við að setja þetta átak af stað það yrði mikil atvinnusköpun af þessu átaki og vil ég í því samhengi nefna að samtök atvinnulífsins áætluðu að um fimm hundruð störf mundu skapast við þær sex milljarða framkvæmdir í vegamálum sem ríkisstjórnin ætlaði að ganga frá á síðasta ári en ekkert hefur

hverju framkvæmdir sem þessar skila í skatttekjum og tökum við þá inn í einnig einkaframkvæmd við jarðagangagerð munu heildarútgjöld ríkisins raunútgjöld ríkisins ekki vera nema milli tólf og þrettán milljarðar af þessu verkefni þannig að þó að hér sé verið að tala um verkefni upp á yfir fimmtíu milljarða í heildina verða raunútgjöld ríkissjóðs ekki nema tólf milljarðar á þessum tíma eins og ég sagði áðan er nauðsynlegt að horfa á þessa tillögu í samhengi við

þar var lagt til að farið yrði í mjög víðtæka atvinnu og verðmætasköpun í samfélaginu og þetta hangir saman að því leyti þegar við horfum á tekjumöguleika ríkissjóðs að þá er nauðsynlegt að stíga hér næstu skref í orkufrekum iðnaði og ná þeirri mikilvægu sátt sem við erum nú að fjalla um gagnvart sjávarútveginum fiskveiðistjórnarkerfinu þannig að fjárfestingar á þeim vettvangi geti farið af stað það er áætlað að í sjávarútvegi sé uppsöfnuð fjárfestingarþörf eitthvað í kringum sextíu milljarðar á árinu tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu voru fjárfestingar í sjávarútvegi í kringum fimm milljarðar hvort ár en áætluð þörf er talin vera í kringum tuttugu milljarðar það hefur gengið vel í sjávarútvegi almennt á þessum síðustu tveimur árum og það er því mjög bagalegt að við skulum horfa upp á það frost í fjárfestingum sem er á þeim vettvangi eins mikil atvinnusköpun og gæti fylgt því ef hlutirnir væru hér í eðlilegu horfi þetta sama á við um orkufrekan iðnað þar eru ákveðin verkefni komin mjög langt í undirbúningi til dæmis hjá landsvirkjun og ef skoðuð er framkvæmdaáætlun landsvirkjunar reiknuðu þeir með því að geta hafið framkvæmdir á þessu ári við þá virkjanakosti sem lengst eru komnir afleiðingar þess hefðu farið að skila sér strax inn í efnahagslífið seinni hluta ársins og af fullum þunga á næsta ári þar er mjög skynsamleg áætlun að mínu mati á ferðinni og það að rammaáætlun skuli ekki vera komin fram að hún skuli vera í þeim farvegi sem hún er ágreiningi milli stjórnarflokkanna og innan þeirra er mjög bagalegt við erum að horfa á það að hagvaxtarspár fyrir árið í ár og í raun næstu þrjú ár miðað við óbreyttar forsendur eru mjög lágar við erum að tala um kannski eins og hálft og upp í tveggja prósenta hagvöxt það dugar á engan hátt til til þess að koma samfélaginu upp úr þeim hjólförum sem við erum föst í við þurfum hér fjórar til fimm prósenta hagvöxt árlega til næstu ára til þess að ná að koma okkur aftur af stað til að fara að geta unnið af einhverri alvöru á því atvinnuleysi sem hér hefur skapast farið að laða fólk til landsins aftur sem hefur flutt burtu með fjölskyldur sínar til að fá vinnu erlendis við erum með ágætis gang í sumum greinum það er ánægjulegt að sjá hvaða ferðaþjónustan hefur blómstrað núna en þau verkefni sem eru í gangi og góður gangur ferðaþjónustunnar duga ekki til að draga vagninn þannig að myndin er í raun mjög einföld virðulegi forseti þegar kemur að því hvernig við ætlum að ná vopnum okkar það verður að fara af stað komast á sátt hér í sjávarútvegi þannig að eðlilegar fjárfestingar geti átt sér stað á þeim vettvangi það er gríðarlega mikilvægt við verðum að taka ákvörðun um að fara hér í næstu skref í orkufrekum framkvæmdum og ríkið á sama tíma verður að grípa til aukinna uppbygginga í innviðum og þar eru vegaframkvæmdir nærtækastar hér erum við með verkefni sem á nokkrum vikum gætu farið á skipta sköpum í atvinnulífinu hjá okkur og gæti farið að koma þeim fyrirtækjum sem hafa kannski hvað verst farið út úr kreppunni og ástandinu aftur á lappirnar